Hej, pa v bistvu je nova izkušnja, ampak mislim, da ni panike, vsaj ne zaenkrat še, kar mislim, da je dober znak. Pa ti? Ti si kaj živčen? No, super. No, bo to postal najin ritual. Ja, zdaj so še itak ful problemi s korono, saj veš, ful neke omejitve pa ne vem, kaj vse. ampak, ja. leta dva devetnajst sem bila, ne? Ja že toliko časa nazaj, da sem že skoro malo pozabila. Ampak, ja, dva devetnajst sem šla sama potovat, ja, za dva meseca v bistvu. v Kanado. to sem šla v bistvu preko Workawaya. To je v bistvu finta, da si v bistvu najdeš gostitelje in potem v zameno za nekaj ur, dnevno dela, pomoči, v v zameno v bistvu dobiš, prenočišče in hrano od tega gostitelja, tako da se v bistvu ful finančno izplača, in mislim, da je tu v bistvu ful zanimiv način potovanja, ker ful dobiš enih izkušenj, doživiš lahko ful nekih različnih stvari. Ja, definitivno spoznaš lahko ogromno ljudi, seveda je tudi odvisno od tega, kakšen tip človeka si, če rad hodiš ven pa nasploh, če rad spoznavaš ljudi, ker če, če si tak, pa dobro, tudi če nisi, mislim, da je za, za vsakega taka izkušnja dosti vredna, ker ful ful dobiš neke perspektive različnih pogledov na, na svet, različna mnenja ljudi na različne tematike. ja, meni osebno je bilo ful fajn, res sploh mi ni žal, da sem šla. ja tako, kot sem rekla, šla sem v bistvu za dva meseca. Od septembra pa do novembra, se mi zdi. ... In ja, ker sem šla v Kanado, itak Kanada je ful mrzla, ampak na na začetku sem v bistvu imela srečo, ker je bilo v bistvu kar toplo, pol kasneje je bil malo sneg pa tista res kanadska zima, tak da sem jo uspela doživeti. ampak ja, meni je bilo ful fajn, šla sem v štiri različna mesta. eden izmed teh je bil Toronto, tam moram reči, da mi je bilo najbolj všeč, ker sem največ doživela, največ različnih ljudi spoznala in res mi je bilo, moram reči, da nepozabno. Ja, jaz sem v bistvu uporabljala aplikacijo, ki se imenuje Workaway, mislim, da sem jo tako čisto naključno zasledila, in sem vesela, da sem jo. Sej sem zaradi tega imela možnost potovati na tak, ne, način. V bistvu, kaj je to, v bistvu prijaviš se na aplikacijo, ustvariš si profil, izbereš si državo, v katero bi rad potoval, pa tudi mesto, v katero bi rad potoval, in potem ti prikaže vse bodoče potencialne gostitelje, k katerim bi lahko šel. Potem si v bistvu začneta z gostiteljem izmenjavati sporočila, in če vidita, da sta kompatibilna, potem se v bistvu lahko dogovorita za datum, kdaj bi ti v bistvu sploh odšel tja, in kako dolgo bi ostal. In ja, jaz mislim, da je res super, jaz sem šla potovat v štiri različna mesta. V vseh štirih mestih, oziroma treh, sem sem si uspela najti te gostitelje. moram reči, da, dve izkušnji sta mi bili malo boljši kot pa ena, ampak sem res hvaležna za ti prvi dve izkušnji, ker sem res spoznala fajn ljudi, čisto nekaj novega doživela, tako ful so lepo ravnali z mano, tako da res, ful fajn. Ja, saj to je pol čisto odvisno od od dogovora z vsakim posameznikom, pa kak je v bistvu njihov stil življenja. ja, jaz sem v bistvu imela, tako da jedli smo ponavadi skupaj, ta, ta prvi gostitelji so bili taki res ful prijazni, večkrat so mi tudi oni pripravili hrano, pa tudi jaz jim, da sem jim vrnila pa pokazala malo slovenske kulture. ja, drugače pa, glede potovanj in malo, gledanja in obiskovanja znamenitosti. bom, bom spet malo govorila o tej prvi družini, pri kateri sem bila, ja pri teh res, ti so bili res fajn, so me peljali na, na ful različnih stvari pa so me vzeli s sabo, tako da tu sem res hvaležna ena izmed stvari oziroma krajev, kam so me peljali, so bili, Niagarski slapovi. To je bilo res zelo lepo za videti v živo in ja, sem jim res zelo hvaležna in definitivno ne bom tega nikoli pozabila. Šli smo pa jaz pa moji gostitelji pa v bistvu njegovi ožji člani družine in res vsi so tako fajn bili, vsi so mi tako bili v pomoč, ful so mi dali nekih informacij, res izvedela sem ful dosti, res sploh ne morem opisati, ful so res vsi fajn. Ja, nekako izkušnja mi ni bila najboljša, nekako ta kompatibilnost, o kateri sem prej govorila, se na koncu, se je na koncu izkazala, da le ni bila tako velika, tako da, ja, se je v bistvu moje, moje potovanje tam končalo oziroma ne celotno potovanje, ampak moje bivanje pri tem gostitelju se je tam predhodno končalo. Ampak ja, ne, ne želim tega obujati preveč, ker mi ni bila najbolj prijetna izkušnja, ampak ja, imam pa vse ostale pozitivne spomine, ki definitivno pretehtajo tole slabo izkušnjico. Ja, tam za Toronto v bistvu nisem imela nobenega gostitelja, ampak sem vedela, da želim iti v Toronto vsaj za tri dni, minimalno, sicer cene so tam malo dražje za prenočišča, ampak res ni mi žal. najboljše pa mi je bilo, zato ker sem spoznala največ ljudi in tudi enega fanta, s katerim sem preživela zelo lep čas ja, in njegova družba in vse izkušnje, ki sem jih doživela. Šla sem tudi v CN Tower, ne vem, če si slišal že? No, ti lahko malo več povem, to je v bistvu največji stolp v Torontu, na vrhu majo v bistvu restavracijo, v katero sem tudi šla. Je malo na dražji strani, ampak ni mi žal, šla sem s tem fantom, katerega sem spoznala. Imajo tudi razgledno točko, ki je bila pol v bistvu vključena v ceno, ko, če, če si šel v bistvu jest v to restavracijo. Tako da sem potem videla tudi zelo lep razgled večerni razgled, ker sva šla kasneje, na večerjo, tako da res razgled je bil fenomenalen, moram reči, in ja, cel dan je bil zelo lep. mogoče pa malo pa res, ampak več pa bo kar ostala skrivnost. Ja, ampak moram pa ti reči, da me je že nasploh samo mesto ful prepričalo, ker, kaj mi je ful všeč, je, da mislim, da Toronto, da je najbolj multinacionalno mesto na celem svetu, in če v bistvu to primerjam s Slovenijo, kjer tako ful ni neke velike raznolikosti, mi je to bilo ful zanimivo doživeti, ja. Samih Slovencev ne, najbližje Sloveniji pa verjetno, sem se pogovarjala z enim fantom. On mislim, da ima, mislim, da hrvaške korenine, tako da sem sem imela zanimiv pogovor z njim, specifično se se spomnim, da, da sva se pogovarjala o domaćici, in mi je bilo tako ful zanimivo se z nekom tam pogovarjati o o nekaterih stvareh, ki, ki jih poznam iz Slovenije in ki so mi tako domače, tako da to je bilo ful fajn. Ne, mislim to je tak dober piškot, tebi je dober? Ja, imajo drugače tudi neke trgovinice male s samo slovenskimi izdelki, sama sicer nisem šla v nobeno od teh, mislim da v bistvu takrat sploh nisem pomislila na to, ker sem se imela ful fajn pa o teh stvareh sploh nisem imela časa razmišljati. Ja, definitivno pač, če bi bila tako dolgo, pol in bi dejansko zasledila te produkte, bi si definitivno brez dvoma kupila. Ja, še vedno so ful omejitve pač takrat, ko sem se potem novembra vrnila torej dva devetnajst novembra, ko sem se vrnila, takrat sem se pol nekako odločila, da želim nazaj v Kanado, ampak tokrat za dlje časa, ne samo za dva meseca, in ena izmed opcij je v bistvu, da potuješ preko delovne vize, to ima pač Kanada neko svojo vizo, ki ponuja, ljudem, da se lahko prijavijo in potem, če so sprejeti, lahko gredo. Zdaj za Slovence, Slovenci lahko grejo samo za leto dni, za nekatere države pa vem, da jim velja tudi po dve leti, vem, da za Francijo velja, da oni lahko grejo za dve leti. Slovenci imamo eno leto žal, ampak vseeno sem se v bistvu potem takrat prijavila. In še te kaj več zanima o tem? Ej, to pa sploh nimam pojma, tako da ti tega ne znam povedati, ampak ja se tako kar zdi skoro nefer ne. Ni panike. ja. Torej takrat sem se odločila, da bom šla še enkrat, tokrat za dlje časa. In ja pač Kanada ima tako dolg postopek, ker so tako, v bistvu so z razlogom najbolj varna oziroma ena izmed najbolj varnih držav na svetu, ker imajo ful nekih protokolov, ali kako naj rečem, skozi katere moraš iti, ful nekih dokumentov, ki jih moraš imeti, da se sploh prijaviš, seveda moraš tudi nekaj plačati. svoj svoje biometrične podatke moraš dati, torej prstni odtis pa da, pa da te slikajo, tako da ja. Skozi vse to sem mogla iti, in potem v bistvu čakaš, da, da si v bistvu potrjen in da ti pošljejo to elektronsko pismo, s katerim potem, potuješ in ki ga moraš potem pokazati na letališču, da, da te ona oseba potem sploh spusti naprej. In ja pač ful imajo, strogo, ker mislim, da je po eni strani dobro, saj še enkrat, zato pa so tako varna država. Ja, služba, ja, zdaj pred korono je v bistvu bil, si v bistvu mogel samo imeti to elektronsko potrdilo od njih, torej da lahko potuješ, ampak zdaj, odkar je korona, so še pač dali več nekih ukrepov, in da naredijo v bistvu še malo težje, da sploh lahko prideš v državo, tako da zdaj poleg tega potrdila še moraš imeti pisno potrdilo od bodočega delodajalca, da te v bistvu ta želi imeti zaposlenega tam. Tako da, ja, In zato si moraš v bistvu ti sam poiskati službo, samo si moraš to urediti, najti, znajdi se sam v bistvu. Ja, ko sem bila v teh prvih fazah raziskovanja še, sem zasledila, mislim, da dve oziroma eno stran, h kateri se v bistvu lahko prijaviš, sicer jim moraš plačati, zneska se ne spomnim zdaj, ker je to že kar dolgo časa nazaj, odkar sem videla to stran, ampak, ja, v bistvu jim plačaš in koliko sem razumela, imajo oni nekaj lokacij po celi Kanadi in ta lokacija je v bistvu lahko tvoja glavna točka, na katero se vedno lahko obrneš. pomagajo ti pri več stvareh, mislim, da celo tudi mogoče pri iskanju prebivališča, če ga še nimaš takoj, tako da opcija definitivno je, ampak jaz osebno se za to nisem odločila, ker sem, ne vem, ni se mi zdelo toliko smiselno v mojem primeru, pač za mene osebno, ker sem spoznala, mislim, da sem spoznala dovolj ljudi, in vem, da mi bodo pomagali v, za karkoli bi pač potrebovala. Ja, sem definitivno odprta na opcije, nimam neke specifične službe v mislih, ampak definitivno pa ne želim delati neka, neka, pač bi definitivno si rada probala najti neko službo, ki ne bo recimo minimalno plačana oziroma ful neka najslabša služba, ne vem, kako naj to drugače opišem, ampak saj verjetno veš, kaj mislim, ne. No, ampak tako, kot sem rekla, neke specifične službe še nimam v mislih, ampak definitivno pa je dejstvo, da si jo moram najti, če želim iti, in ja v bistvu moram začeti delati na tem kar hitro, ker zdaj se malo, ne pozabila, ampak saj veš, ko je malo lenoba, pa se ti ne da, ampak veš, da moraš, tako da se bom spravila. Ja, saj veš pa nasploh skozi so neke obveznosti v življenju, če ne služba, imaš neke obveznosti druge pa skozi si na, skozi, ne, ne nekje hodiš pa in pol se ti zdi, kot da nimaš časa za nič drugega, ampak saj veš, moraš si vzeti čas za, za stvari, če so ti dejansko te stvari pomembne, in meni je definitivno to pomembno, da si najdem, tako da si bom vzela čas. Ja, zdaj vsaka stvar je po svoje zahtevna, ali glede stresa, ali glede financ, zdaj glede stresa, saj sam veš, da se ljudje na različne načine spopadamo in soočamo s, s stresom, nekateri to jemljejo bolj lahkotno, nekateri pa manj, ne. Tako da, no, potem glede financ pa ja, definitivno, če želiš potovati, pa recimo v mojem primeru moraš imeti tudi neke finance na strani, ker v bistvu to je tudi eden izmed pogojev, ki so potrebni, da sploh potuješ v Kanado pod delovno vizo, če želiš slučajno številko slišati, mislim, da je potrebnih dva tisoč petsto kanadskih dolarjev na začetku, ko vstopiš v Kanado, čeprav meni osebno se to zdi malo, premalo, se mi zdi kar nizka številka tako, ker koliko sem brala, bi za njim naj bilo teh dva tisoč petsto kot za dovolj za prve tri mesece življenja tam, če še slučajno si ne uspeš službe dobro si najti. Dobro, sicer to je zdaj malo drugače, ker zdaj je pogoj, da moraš imeti že službo, ne, vnaprej izbrano in zrihtano, ampak ja, ne vem dva tisoč petsto za tri mesece življenja v Kanadi, ampak še enkrat odvisno, v katerem mestu živiš, zdaj za Toronto, kam grem jaz, se mi dva tisoč petsto definitivno zdi premalo, ampak jaz bom itak imela več, ker se mi vseeno zdi boljše imeti več kot pa in dovolj kot pa premalo. Ja, se mi definitivno zdi boljše imeti več pa da imaš za rezervo, tako kot si sam rekel, ker kaj te veš, nikoli ne veš, kaj se zgodi, pa če bi se zgodilo kaj, in bi recimo bil potem skoraj da ne prisiljen mogoče iti nazaj v svojo domovino, ne, in zato itak rabiš denar za letalsko karto, ne, tako da denar vedno moraš imeti pri roki, dovolj denarja. Ja, to bomo pa videli, ne, saj, trenuten plan je, da se bom, ja, ampak saj veš, nikoli ne veš, kaj se zgodi, koga boš spoznal, kakšno priložnost boš dobil, tako da bomo videli. Ja, seveda, to bi pa bilo ful fajn, da bi pol skupaj šla okoli, to bi bilo v bistvu ful fajn , da bi ful nekih no, pa ker takrat bi že jaz vedela še več stvari o Kanadi, še več o njihovi kulturi, vedela bi tudi mogoče za kake kul kraje, kam bi lahko šla in, ja, ful bi se imela fajn po moje. Ja, vidiš, dva sva, pa imava tri, ne, super. čakaj, zdaj si Azijo omenil, ti si tudi bil v Aziji, si bil, ne, mi lahko več poveš o tem, sem že malo pozabila, kam si že šel na, na Šrilanko? Ne bom vprašala, kaj z zabavo misliš, ja, čakaj, kaj pa to z nahrbtniki ste šli, sama še v bistvu nisem šla nikoli nikamor tako na, na tako potovanje z nahrbtnikom, ampak kaj, mislim, ti je bila všeč ta izkušnja z nahrbtnikom potovati ali ti je ljubše mogoče s kovčkom? kaj pa je še bilo drugega tako bolj pomembnega, da si, ne vem, dobro to, to so zdaj azijske države, si mogel se kaj cepiti posebej ali kaj, kako pa je s tem? ne, mislim, da mi boš mogel ti kaj več povedati. Ne, itak, da ne. No, fajn, da da si potem poskrbel za vse to pa da si uredil in da na koncu nisi nobene okužbe fasal. točno tebi se je zgodilo nekaj z nogo, kaj si že mel? Neroda, ja. No, pa je zdaj vse okej, ker takrat se spomnim, da je izgledalo kar slabo, tako res. Ja, res, ker se ti še kar pozna brazgotina, ne. to, to ti bo verjetno za celo življenje ostalo, ne? No, še dobro, da te ne zanimajo te vode, ne. Ja. Tako je, ja, bova videla, kje bova pristala čez pet let recimo, si znaš predstavljati? Ja, res pač jaz si tudi res sploh ne znam predstavljati, ampak veš kaj, verjamem, da bova imela lepo prihodnost, da si bova uspela nekaj lepega ustvariti.